Herr Stadler, ich muss mich den Wortmeldungen meines Kollegen Tavares anschließen.

Das war jemand aus Ihrer eigenen Partei. Auch der ist verurteilt worden.